Das liegt nicht im Interesse des Konsumenten.

Der Verordnungsentwurf zur Tiergesundheit sieht 130 delegierte Rechtsakte vor, und das zum Teil bei langfristigen Präventionsmaßnahmen! Ich bin auch der Meinung, dass die Probleme, die beim Schädlingsbefall und bei Krankheitsausbrüchen bei Pflanzen auftreten können, meistens regional sind.

Da genügen auch nationale Regelungen, so dass hier überhaupt kein Regelungsbedarf vorhanden ist. Das sieht die Zweite Kammer des österreichischen Parlaments so, und das sehe ich ebenfalls so. Daher werde ich alle drei Vorlagen ablehnen.